Igen, Hölgyem, ezért mondtam, hogy Ön itt volt végig, viszont az alelnöküket választottam, Pascu urat, az Önök csoportjának a fő szószólajaként.